De altfel, principala cauză a reducerii emisiilor de carbon, cu mai mult de 10 de la începutul celei de a doua perioade de comercializare în 2008, nu a fost prețul carbonului, ci scăderea activității industriale, din cauza crizei economice. Nu susțin, ca și dumneavoastră, decalarea calendarului de licitații pentru certificatele de emisie și vreau să vă întreb dacă știți că, în raportul privind situația pieței interne a carbonului în 2012, Comisia a propus deja opțiunea retragerii permanente a unui număr de certificate în decursul celei de a treia perioade?